Monsieur le Président, l'agenda pour le changement que propose la Commission soulève, à mon avis, de nombreuses interrogations, la principale étant la mise en œuvre concrète du principe de différenciation. La Commission souhaite qu'à partir de 2014, le choix des pays dans lesquels l'Union européenne investira son aide au développement se base sur l'application mécanique du simple critère de la richesse par habitant. Comme l'a rappelé Mme Ashton, ces questions ne sont pas uniquement d'ordre comptable mais méritent un véritable débat politique quant à la définition de nos priorités en matière de coopération internationale. Par ailleurs, cette approche différenciée n'est pas, à mon sens, conforme à l'esprit de l'Accord de Cotonou. Je suis persuadé que les pays ACP qui ont réalisé des performances économiques positives doivent être encouragés dans leur transition vers une croissance plus durable ils ne devraient pas être indûment sanctionnés du fait qu'ils ont réussi à garantir la croissance grâce à la discipline, à la bonne gouvernance et à des politiques économiques prudentes.